virðulegi forseti tillagan sem hér er til umræðu og er efni þessarar dagskrártillögu á erindi vegna þess að ef hún verður ekki samþykkt fyrir vikulok verður glatað tækifæri til að láta fara fram þjóðaratkvæðagreiðslu samhliða sveitarstjórnarkosningum í vor það var ekki viljaleysi okkar í stjórnarandstöðunni um að kenna að hún kom ekki fram fyrr við bara trúðum því að hæstvirtur fjármálaráðherra ætlaði efna kosningaloforðin sín við vorum svo bláeyg að halda að hann meinti eitthvað með þeim orðum sem hann lét falla og ég las hér áðan við höfum haft það sem hluta af okkar stefnu að opna fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu til að útkljá þetta mál og við munum standa við það þetta sagði hann aðspurður um hvernig honum litist á að efna til þjóðaratkvæðagreiðslu jafnvel þó hann myndaði stjórn með framsóknarflokknum það er bara ósköp einfaldlega þannig að stjórnarflokkarnir virðast núna ætla að læsa sig saman um leið til að koma í veg fyrir að þjóðin fái nokkra aðkomu að þessu máli þvert á ítrekuð fyrirheit við höfum gefið þjóðinni fyrirheit um að greiða atkvæði um endanlegan samning stjórnarflokkarnir gáfu fyrirheit sem þeir eru núna að svíkja og við verðum að gefa þingmönnum sjálfstæðisflokksins tækifæri til þess að